forseti ég verð að viðurkenna að mér líður eins og ég sé föst í sápuóperu sem hefur gengið í nokkur ár og handritshöfundarnir eru orðnir uppiskroppa með góðan söguþráð og farnir að bjóða upp á endurtekið efni en hafa víxlað persónum og leikendum það er alltaf vont þegar ráðherrar fá einn á kjammann frá kærunefndum en það hlýtur að vera sérstaklega vandræðalegt fyrir þann ráðherra sem hefur kannski beitt sér mest og best fyrir auknu jafnrétti kynjanna og annarra í samfélaginu að mannaráðningar eru háþróuð vísindagrein sem til þessa hefur greinilega farið að mestu fram

það hefur reynst mér vel þótt það dygði væntanlega ekki í stjórnarráðinu ef ég hefði verið í sporum forsætisráðherra hefði brjóstvitið þó sagt mér að ráða ekki flokkssystur mína það væri af flestum túlkað sem pólitísk spilling ég er jafnréttissinni en ég vil leyfa mér að benda að jafnréttishugtakið er gallað innan ramma laganna þegar það tekur bara til karla og kvenna það hallar mun meira á ýmsa aðra hópa í samfélaginu en konur nú á tuttugustu og fyrstu öldinni mér sýnist sem báðir umsækjendur séu afar hæfir og eru með ferilskrár sem gætu átt við hundrað ára manneskjur en aftur og aftur upplifum við að umræða um viðkvæm mál leitar ofan í skotgrafir og þær skotgrafir eru mun dýpri en virðist við fyrstu sýn það verður að aukaatriði hvað gerðist í raun og veru í þessu máli eða aðalatriðið hvað einhver sagði við einhvern einhvern tíma við svipaðar kringumstæður það ber ekki góðri lukku